Der zweite Punkt ist Wenn man Schulden hat, muss man Schulden bezahlen.

Das ist eine normale Art und Weise, wie Dinge auseinandergerechnet werden müssen, und ich glaube, dieses müssten Sie entsprechend anerkennen. Die Europäische Union ist kein Golfklub, den man einfach so verlassen kann und dann seinen Beitrag noch ausbezahlt bekommt. Hier haben Sie Verpflichtungen übernommen, Verpflichtungen für die Bürger Ihres Landes und unserer Länder, und diesen Verpflichtungen gegenüber den Bürgern müssen Sie nachkommen. Und dann sind wir bereit, faire Verhandlungen zu führen.